Zij hebben twee tot vijf keer meer kans om geweld en seksueel misbruik mee te maken dan vrouwen zonder handicap, vooral wanneer ze een verstandelijke beperking hebben.

Gelijkheid, non discriminatie, respect en gelijke kansen voor vrouwen met een handicap.